forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu tuttugasta og níunda júní tvö þúsund og níu hefur forseti óskað eftir því við fjárlaganefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um fjármálastjórn fimmtíu ríkisstofnana þá hefur forseti óskað eftir því við allsherjarnefnd með bréfi dagsettu tuttugasta og níunda júní tvö þúsund og níu að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um eftirlit með innheimtu sekta og sakarkostnaðar og ársáætlanir tvö þúsund og